Es una forma de hacer, de trabajar, de progresar, que es referencia en el mundo. Europa significa desarrollo, pero con valores, y es un proyecto para las personas. Por eso, el principio de cohesión social forma, junto con la sostenibilidad y el conocimiento, el trípode en el que se asienta la Estrategia 2020 para relanzarnos como potencia mundial. La Unión Económica y Monetaria es un instrumento más para mantener esa posición, una herramienta para enfrentar con garantías el dumping social y el acecho de la especulación financiera. Frente a la imagen de la Europa que impone austeridad y recortes, necesitamos reencontrar la Europa que ha supuesto para los 27 Estados que la integran una mejora objetiva de las condiciones de vida y el elenco de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Señor Comisario, una Unión Económica y Monetaria sólo tendrá éxito si se fabrica a escala humana, desde la solidaridad, la confianza, el empleo, el reconocimiento y el respeto de todos los que aspiramos a formarla, con normas compartidas e instrumentos que aporten la fuerza de la unidad frente al desafío global y las oportunidades de la diversidad para poner en común y aprovechar todo el conocimiento disponible. Volvamos a los fundamentos de nuestra fortaleza y, señor Comisario, tal y como ha escuchado hoy, pongan las herramientas que sean más eficaces para no olvidarse de las personas que lo están pasando tan mal en esta situación en Europa.